Bent u bereid om die mijnheer Poetin te erkennen als president van de Russische Federatie, wetende dat er hier eigenlijk geen vrije, normale, rechtvaardige verkiezingen hebben plaatsgevonden?